Hvala lepa za besedo. Vladna novela Zakona o zavarovalništvu vsebuje res nekaj pozitivnih določb, ki urejajo varstvo potrošnikov. Slednji so, pri sklepanju zavarovalnih poslov v glavnem zaradi slabše informiranosti navadno v podrejenem položaju. Novela zakona zato določa, da bodo strankam vnaprej posredovane ustrezne informacije o zavarovalnem produktu, in informacije glede zaposlitvenega statusa oseb. To je ena od pozitivnih določb. Potem, novela vsebuje tudi nekaj pozitivnih, drobtinic, ki so namenjene preprečevanju navzkrižja interesov na eni strani med ponudniki in porabniki zavarovalniških storitev. Recimo zavarovalnice svojih zaposlenih ne bodo smele, plačevati ali ocenjevati njihove uspešnosti na način, ki bi bil v nasprotju z njihovim poslanstvom, osnovnim poslanstvom, torej v skladu z interesi zavarovanca. Je pa na eni po drugi strani, če na eni strani torej novela zakona izpostavlja, rešitev teh asimetričnih razmerij, na drugi strani, se ne dotika asimetrije v bolj problematični sferi, torej razmerje med zavarovalničarji delodajalci in zavarovalnimi zastopniki zaposlenimi. Precej sporen je položaj, zavarovalnih zastopnikov, ki so prisiljeni opravljati prekarna dela, brez nekega ustreznega nabora pravic, ki sicer izhajajo iz običajnih, #ee,e delovnih razmerij. Trg delovne sile zavarovalnih zastopnikov je precej, stratificiran. Nekatere zavarovalnice, imajo, zastopnike zaposlene, opravljajo delo na podlagi, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, druge pa imajo tako imenovano kombinacijo, torej zaposlene zastopnike in tiste, ki so, pahnjeni v v prekarne zaposlitve oziroma so organizirani kot espe, ali d. o. o. Srž problema je v tem, da delodajalci zaposlene zastopnike vse pogosteje tudi silijo v espeje in jih s tem postavljajo v podrejeni položaj, pri plačilu in pri drugih, in v drugih primerih pri drugih pravicah, na primer, ko zbolijo in tako naprej. Ena statistična. Po podatkih Agencije za zavarovalni nadzor je devetsto zavarovalnih zastopnikov organiziranih kot espejev, kar, pomeni, kar obsežen bazen, devetsto je velika številka neke poceni in fleksibilne delovne sile, ki je največkrat podvržena izkoriščanju in zlorabi. Javno so znani primeri iz slovenskih zavarovalnic, kjer so zavarovalni zastopniki, ki prejemajo variabilne plače, podvrženi enostranskim spremembam višine svojih plač, strani delodajalca in številni primeri samozaposlenih zastopnikov, ki opravljajo delo za eno zavarovalnico z vsemi elementi, delovnega, razmerja. Zanimiv, podatek je tudi, da je, bilo lani, zavarovalništvo skoraj edina dejavnost, v Sloveniji, kjer so povprečno povprečne bruto plače padle za, dva odstotka in pol, medtem ko so praktično vsepovsod drugje, porasle, v zdravstvu na primer za slabih, pet odstotkov. Kar se tiče naših amandmajev, zaradi klavrnega položaja prekarno zaposlenih zavarovalnih zastopnikov, o katerih sem govorili, smo v Levici, predstavili dva amandmaja. Določata, da morajo zavarovalnice v roku dveh let vse zastopnike zaposliti na podlagi pogodb o zaposlitvi. Tako bi zavarovalnice prisilili, da spremenijo svoje izkoriščevalske poslovne modele, zavarovalnim zastopnikom pa zagotovijo neko dostojno, delovno okolje in pravice, ki opravljenemu delu pristojijo. Ampak vlada je nasprotno vztrajala, da zavarovalni zastopniki, svojo dejavnost opravljajo bodisi na podlagi pogodbe o zaposlitvi bodisi na podlagi drugih odplačnih razmerij z dikcijo, v navednicah, druga odplačna razmerja, pa seveda, puščajo na stežaj odprta vrata za nadaljnje širjenje, prekarnih zaposlitev, nestalnih delovnih razmerij zavarovalnih zastopnikov na podlagi nekih drugorazrednih pogodb, civilnega prava. In zato bomo v Levici novelo noveli Zakona o zavarovalništvu nasprotovali. Hvala lepa.